Adoptarea standardelor europene poate contribui în mod esențial la intrarea și consolidarea poziției pe piața unică a IMM urilor. În acest sens, IMM urile au nevoie de produse de creditare simple, standardizate, care să permită utilizarea lor rapidă, în baza unui număr minim de documente, și a unei analize financiare simplificate. Sistemul european de standardizare trebuie să pregătească și să susțină inovația și să urmărească, de asemenea, o bază comună pentru o abordare mult mai completă a standardizării.

În acest fel, principiul fundamental think small first ar fi consolidat în cadrul politicilor publice pentru IMM uri.